Zum Flexibilitätsinstrument Das brauchen wir deshalb, weil der Rat uns regelmäßig mit Beschlüssen zu Großprojekten in Schwierigkeiten bringt, deren Finanzierung er nicht geplant hat.

vernünftig planen zu können. Wir haben auch nicht mehr verlangt, als der Lissabon Vertrag festschreibt, sondern wir verlangen die Einhaltung des Lissabon Vertrags.

Beim Thema Eigeneinnahmen ist es wohl nicht zuviel verlangt, dass das Parlament sagt, es möchte sich zumindest darüber unterhalten, wie das aussehen könnte und ob man Eigeneinnahmen hat.